Commissaris, de infrastructuur voor alternatieve brandstoffen en de markt voor milieuvriendelijke voertuigen zijn een beetje zoals de kip en het ei. Ze kijken allebei naar elkaar en ondertussen gebeurt er weinig. We doen te weinig om de vooropgestelde doelstellingen voor basisinfrastructuur tegen 2025 te halen.

Ik wil daaraan toevoegen dat we een duurzame overstap naar emissiearme mobiliteit alleen mogelijk zullen maken als we een sterke ambitie combineren met een realistische aanpak. Alleen zo kunnen we ons wapenen tegen de wereldwijde concurrentie in koolstofarme voertuigen en technologieën. Daarbij onderstreep ik het belang van technologieneutraliteit, een vraaggedreven ondersteuning en een aanpak die is opgewassen tegen en flexibel is met het oog op de snelle technologische ontwikkelingen.

Alleen als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt, zal de Europese burger gebruik kunnen maken van een degelijke infrastructuur.